Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, cher Viktor Orbán, en 2010, les citoyens hongrois vous ont, à une très large majorité, accordé leur confiance pour faire des réformes. Vous avez alors pris les rênes d'un pays en mauvais état,

Voilà l'une des raisons de votre succès sans précédent aux élections législatives. Les Hongrois vous ont élu avec un mandat clair rompre les orientations politiques du passé et réformer le pays, comme vous venez de le dire. C'est ce que vous avez entrepris de faire.

La réforme constitutionnelle a été débattue et adoptée par le parlement, lequel a également voté les trente lois cardinales. Sur plusieurs d'entre elles, des critiques ont été formulées et des doutes ont été soulevés quant à leur compatibilité avec le droit de l'Union. La seule façon de savoir si ces critiques et ces doutes sont justifiés, c'est de nous en remettre au jugement de la Commission européenne, gardienne des traités européens. Mon groupe s'en remet entièrement à ce jugement comme il le fait toujours dans des cas similaires.

Hier aussi, les autorités hongroises se sont dites prêtes à répondre aux demandes de la Commission européenne et, aujourd'hui, le Premier ministre a, de sa propre initiative, proposé de répondre directement aux interrogations des députés européens. Mesdames et messieurs, nous parlons ici de choses sérieuses et de choses graves. Nous parlons de la démocratie, de l'état de droit, des valeurs de l'Europe. Les membres du groupe PPE tiennent, au moins autant que la grande majorité de ce Parlement, au respect des libertés et de la démocratie.